vous êtes trop modestes parce que la croissance est de retour.

Mais la croissance est de retour. Corien, je t'ai bien entendue quand tu dis que nous étions dans une situation insoutenable et qu'il est normal que les efforts fassent mal. Tu as raison nous étions dans une situation insoutenable dans les pays en crise, comme d'ailleurs dans le reste de l'Europe.

La répartition des efforts correspond elle à la répartition des responsabilités de la crise? Les efforts sont ils justement répartis? La réponse est évidemment non, et c'est ce qui justifie, selon moi, la révolte d'une grande partie de nos concitoyens, qui disent que le chemin de sortie de crise est évidemment agréable pour certains et très désagréable et insupportable pour d'autres.

Monsieur Rehn, nous sommes de fervents partisans du semestre européen et de la coordination des politiques économiques et sociales au sein de l'Union européenne. Le semestre est un instrument indispensable. Néanmoins, vous en avez fait un instrument orienté exclusivement vers deux objectifs la réduction des dépenses publiques et la réduction de ce qu'on appelle les coûts du travail, c'est à dire des salaires et de la protection sociale.